Monsieur le Président, nous ne pouvons que nous féliciter du travail entrepris par l'ONU sur les migrations. C'est assurément un enjeu de politique internationale et il est temps, pour les Européens et pour nos gouvernements, d'avoir une vision moins historiquement centrée et ethnocentrée de ces questions.

Nous sommes les premiers à bénéficier du droit de migrer. Prenons donc conscience que ceux qui sont en situation irrégulière sur notre continent, ceux qui risquent leur vie en mer Méditerranée, sont d'abord ceux qui sont privés de ce droit à la mobilité, n'ont pas de voie de migration régulière et fuient des situations inhumaines dont il est difficile de démêler les causes.